Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, la proposta di direttiva di cui sono relatore, che vedrà concluso il proprio iter procedurale con il voto di domani, modifica l'attuale disciplina concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale ed è intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi

L'attuale quadro giuridico dell'Unione europea, come è noto, riguardante appunto la riscossione elettronica dei pedaggi, non ha garantito il conseguimento di questi obiettivi, in particolare perché i fornitori del servizio incontrano enormi difficoltà nell'accedere al mercato e devono soddisfare requisiti normalmente ritenuti eccessivi e inattuabili. È difficile far rispettare il pagamento del pedaggio ai possessori di veicoli immatricolati in diversi Stati dell'Unione, in quanto non esiste la base giuridica per lo scambio delle informazioni in questo settore. La proposta di modifica che abbiamo presentato e che fa riferimento alla proposta presentata dalla Commissione ha ottenuto fin da subito un notevole consenso, sia perché la proposta della Commissione è ritenuta da noi relatori, qui in Parlamento, una proposta buona, sia perché all'interno dei negoziati in Parlamento abbiamo individuato una posizione molto condivisa a riguardo. Il risultato ottenuto è un testo molto corposo, devo dire, rispetto alla proposta iniziale, in cui ritroviamo gran parte delle disposizioni che interessano a tutte le delegazioni interessate. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'accordo trovato prevede che solo per lo scambio di informazioni per risolvere il problema dei mancati pagamenti siano inclusi anche i pedaggi delle cosiddette UVAR, le ZTL, le zone a basse emissioni urbane, e i pedaggi riscossi manualmente. In questo modo si cerca di perseguire un numero maggiore di infrazioni. Tuttavia, questa inclusione non riguarda la parte che fa riferimento più strettamente al sistema dell'interoperabilità.

Un altro grande tema molto articolato e che ha richiesto una notevole discussione riguarda la lista delle tecnologie. In merito a tale lista ricordiamo, abbiamo i sistemi satellitari, i sistemi di comunicazione mobile, abbiamo la tecnologia 5.5 gigahertz possiamo dire che fin dall'inizio dei negoziati c'è stato un chiaro allineamento tra Consiglio e Parlamento per riportare detta lista all'interno del corpo della direttiva. Questo ha consentito di stabilire un quadro stabile, un quadro che a riguardo della discussione sulla lista delle tecnologie sia costante oggetto di codecisione. Una precisazione su questo tema abbiamo discusso sulla tecnologia della lettura delle targhe ANPR e questa tecnologia cercheremo di introdurla quando sarà più matura, al fine della garanzia della riscossione dei pedaggi. Come dicevo, l'articolo 4 sull'interoperabilità contiene tutti gli elementi che riguardano i requisiti per i fornitori del servizio, gli obblighi dei fornitori stessi, gli obblighi per gli esattori, il tema dei pagamenti, le procedure di conciliazione, una serie di argomenti che prima erano nella decisione ora sono state riportate nella direttiva. Gli articoli 5 e 6 prevedono tutte le procedure legate al quadro giuridico sullo scambio di informazioni e l'articolo 8 cerca di garantire un'adeguata protezione dei dati. Anche in questo caso, acquisendo gli elementi derivanti dal parere della commissione LIBE, abbiamo cercato di fornire le garanzie necessarie. Bene, è utile ricordarlo abbiamo lavorato molto e il telepedaggio è il primo testo del pacchetto mobilità che arriva a conclusione. Questo credo sia un ottimo strumento per la discussione sulle future parti del pacchetto mobilità.